frú forseti það hefur því miður farið lítið fyrir því í þessari umræðu að rætt sé hvað taki nú við hæstiréttur íslands eru ógilt kosninguna til stjórnlagaþing tuttugasta og sjöunda nóvember síðastliðinn og við sem styðjum stjórnlagaþing að minnsta kosti við sem styðjum það þurfum að ræða það hér hvernig við vinnum úr þessari stöðu og hvernig við búum þannig um lög og reglur og framkvæmd að engin hætta sé á því að slík verði ógilt að nýju það er verkefnið sem við stöndum frammi fyrir það þarf að fara í það verkefni með tilliti til niðurstöðu hæstaréttar annar þar hvert einasta efnisatriði sem meðal annars sýnir okkur að við getum væntanlega ekki verði kosið á ný haft rafræna kosningu eins og hefur verið gert rafræna talningu eins og hefur verið gert í löndunum í kringum okkur og telst þar löglegt það getum við ekki það hefur áhrif á framkvæmdina það hefur áhrif á tímalengd og ýmislegt annað en aðalatriðið er að við sem stöndum að því að láta kjósa til stjórnlagaþings hér á landi að við beygjum ekki af leið heldur höldum áfram á þessari leið að teknu fullu tilliti til niðurstöðu hæstaréttar það liggur ljóst fyrir að það verður ekki gengið aftur til kosninga um stjórnlagaþing að óbreyttum lögum og að óbreyttri framkvæmd þeirra kosninga þannig að það er verkefnið sem við stöndum frammi fyrir hér það væri óskandi við þessa umræðu um skýrslu hæstvirts innanríkisráðherra að háttvirtir þingmenn leyfðu sér að fara inn í þá umræðu og kannski tækju tímann til þeirrar vanmetnu iðju hér á landi að hugsa sinn gang og velta vöngum yfir stöðunni það eru nefnilega ýmsir kostir í boði við þurfum að velja réttu kostina réttu kostina þannig að hér sé hægt væntanlega að kjósa til nýs stjórnlagaþings og að það komi þá saman síðar en í febrúar hvenær sem það nú verður og að sú og lög og reglur í kringum þá kosningu og framkvæmd þeirrar kosningar verði þannig úr garði gerð að þeim efnisatriðum eða öll þau atriði sem fram koma í niðurstöðu hæstaréttar leiki enginn vafi um þau og það sé sett undir hvern einasta leka eins og þar segir það er okkar verkefni við getum líka auðvitað eytt hér heilum degi í að tala um fortíðina það hefur mikið verið rætt hér um auðlindaákvæði í stjórnarskrá og breytingar á stjórnarskrá ég man það bara af því ég hef setið hér aðeins lengur en margur annar að í aðdraganda kosninganna tvö þúsund og níu í málþófi sjálfstæðisflokksins um stjórnarskrána voru haldnar